í gær hann var á áttugasta og öðru aldursári steingrímur hermannsson fæddist í reykjavík tuttugasta og öðrum júní nítján hundruð tuttugu og átta foreldrar hans voru hermann jónasson forsætisráðherra og kona hans vigdís steingrímsdóttir húsmóðir steingrímur lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í reykjavík nítján hundruð fjörutíu og átta hann fór til framhaldsnáms í bandaríkjunum tók bs próf í rafmagnsverkfræði í chicago nítján hundruð fimmtíu og eins og meistarapróf í sömu grein í pasadena í kaliforníuríki nítján hundruð fimmtíu og tvö heimkominn starfaði steingrímur sem verkfræðingur um þriggja ára skeið en hélt þá á ný til bandaríkjanna til íslands kom hann aftur um ári síðar og varð framkvæmdastjóri rannsóknaráðs ríkisins og gegndi þeim starfa í tvo áratugi frá nítján hundruð fimmtíu og sjö þar til hann varð ráðherra árið nítján hundruð sjötíu og átta sem slíkur var hann aðalfulltrúi íslands í vísindanefnd efnahags og framfarastofnunarinnar í parís hann átti sæti í fjölda stjórna og nefnda einkum á sviði orku og iðnaðarmála steingrímur hermannsson átti ekki langt að sækja áhuga sinn á stjórnmálum því að æskuheimili hans ráðherrabústaðurinn við tjarnargötu var miðstöð stjórnmála í landinu og forustu framsóknarflokksins bein afskipti hans af stjórnmálum hófust er hann varð formaður félags ungra framsóknarmanna í reykjavík nítján hundruð sextíu og tvö og tveim árum síðar var hann kjörinn í miðstjórn framsóknarflokksins og sat þar í þrjá áratugi er faðir hans lét af þingmennsku nítján hundruð sextíu og sjö var steingrímur kvaddur til framboðs í vestfjarðakjördæmi og var fyrst varaþingmaður eitt kjörtímabil og sat þá tvívegis á alþingi hann var kjörinn alþingismaður fyrir vestfjarðakjördæmi í kosningunum nítján hundruð sjötíu og eins og var þingmaður vestfirðinga í sextán ár allt þar til hann fór í framboð í heimakjördæmi sínu á reykjanesi hann var þingmaður reyknesinga tvö kjörtímabil sama árið og steingrímur varð alþingismaður árið nítján hundruð sjötíu og eitt var hann kosinn ritari framsóknarflokksins og skömmu eftir að hann varð ráðherra var hann kosinn formaður framsóknarflokksins vorið nítján hundruð sjötíu og níu því embætti gegndi hann til nítján hundruð níutíu og fjögur er hann hvarf af alþingi auk starfa á alþingi átti steingrímur sæti í hreppsnefnd garðahrepps um tíma við myndun annars ráðuneytis ólafs jóhannessonar eftir alþingiskosningarnar nítján hundruð sjötíu og átta varð steingrímur dóms og kirkjumála og landbúnaðarráðherra fram í október árið eftir og síðar á ný í febrúar nítján hundruð áttatíu sjávarútvegs og samgönguráðherra eftir hina sögulegu stjórnarmyndun gunnars thoroddsens eftir kosningarnar vorið nítján hundruð áttatíu og þrjú myndaði steingrímur hermannsson ríkisstjórn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks og gegndi embætti forsætisráðherra að því sinni í fjögur ár hann varð utanríkisráðherra í ríkisstjórn þorsteins pálssonar í rösklega eitt ár uns hann myndaði nýja ríkisstjórn í september nítján hundruð áttatíu og átta og varð á ný forsætisráðherra fram í apríl nítján hundruð níutíu og eitt eftir að ráðherrastörfum lauk var steingrímur forustumaður stjórnarandstöðunnar á alþingi sem alþingismaður þar til hann var skipaður einn af bankastjórum seðlabankans nítján hundruð níutíu og fjögur því starfi gegndi hann þangað til hann náði sjötugsaldri er steingrímur hermannsson kom inn á vettvang íslenskra stjórnmála fylgdi honum ferskur blær hann var menntaður erlendis víðsýnn og nútímalegur í viðhorfum og menntun hans í verkfræði og störf að rannsókna og vísindamálum nýttust honum vel í þjóðmálaumræðunni og embættisstörfum hann var vinnusamur og tileinkaði sér hina alkunnu kappsemi föður síns hann var mikill útivistar og landverndarmaður og lét umhverfismál mjög til sín taka á síðari árum í stjórnmálum varð steingrímur sigursæll foringi framsóknarflokksins hann jók fylgi flokksins þegar í haustkosningunum nítján hundruð sjötíu og níu og breytti ásýnd hans að mörgu leyti þótt hann ætti til framámanna að telja var stjórnmálastíll hans alþýðlegur og sú hreinskiptni sem hann tamdi sér og glaðværð hans aflaði honum vinsælda og fylgis

samstarfsmenn steingríms luku á hann lofsorði fyrir lagni og lipurð í samstarfi en harðfylginn gat hann líka verið þegar honum þótti við þurfa mörg erfið viðfangsefni fékkst hann við í forustustarfi á löngum stjórnmálaferli en þau leysti hann jafnan svo að góð sátt ríkti á efri árum sínum naut steingrímur almennrar virðingar og gat hann notið þess góða orðstírs sem hann gat sér ég bið þingheim að minnast steingríms hermannssonar með því að rísa úr sætum